Monsieur le Président, cette journée mondiale de lutte contre l'homophobie doit être pour nous l'occasion de rappeler notre attachement au respect universel des droits humains à travers le monde, alors que subsistent encore, dans un certain nombre de pays, des dispositions ou pratiques discriminatoires fondées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Nous devons également condamner avec encore plus de fermeté la recrudescence du nombre d'agressions physiques et la répétition de déclarations à caractère homophobe.

La question de l'éducation à la tolérance est une partie de la solution car les mentalités doivent encore progresser, y compris dans nos pays européens.